forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu nítjánda janúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við allsherjarnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um ráðstafanir gegn innflutningi ólöglegra fíkniefna einnig hefur forseti með bréfi dagsettu nítjánda janúar síðastliðnum óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og níu þá hefur forseti með bréfi dagsettu nítjánda janúar síðastliðnum óskað eftir því við félags og tryggingamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um vinnueftirlit ríkisins sú skýrsla er eftirfylgni við skýrsla sem unnin var árið tvö þúsund og sjö einnig hefur forseti með bréfi dagsettu nítjánda janúar síðastliðnum óskað eftir því við iðnaðarnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um stuðning við atvinnu og byggðaþróun þá hefur forseti með bréfi nítjánda janúar síðastliðnum óskað eftir því við menntamálanefnd að hún fjalli um tvær skýrslur ríkisendurskoðunar í fyrsta lagi skýrslu um kostnað skilvirkni og gæði háskólakennslu sú skýrsla er eftirfylgni við skýrslu sem unnin var árið tvö þúsund og sjö og í öðru lagi skýrslu um stjórnun og rekstur raunvísindastofnunar háskóla íslands þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti tólfta febrúar tvö þúsund og átta